Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Engem nagyon elszomorít, ahogy az Európai Unió kezeli a szíriai helyzetet, ugyanis az Európai Unió nem hű önmagához ilyenkor. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió nem csupán a tagállamok képviseletére jött létre, hanem azért, hogy az alapvető emberi jogokat megvédje, és tudom, hogy nagyon súlyos az a helyzet, ami Ukrajnában kialakult, de kérem szépen, Szíriában több tízezer halott van. Az elmúlt fél évben folyamatosan, permanensen konfliktusok vannak. A Hezbollah mint terrorszervezet minden nap bevetheti szabadon az egységeit, destabilizálja a közel keleti békét, veszélyeztetik a kisebbségek, az etnikai kisebbségek és a vallási kisebbségek biztonságát is. Én azt kérem, hogy az Európai Unió egy picit aktivizálja magát.

Én már nem leszek a következő öt évben az Európai Parlamentnek a tagja, de kérem Önöket, hogy sokkal határozottabban lépjenek fel a béke és az alapvető emberi jogok érdekében.